Monsieur le Président, je voudrais simplement, en une minute, exprimer un message. Je pense que les trois objectifs que nous souhaitons contraignants doivent d'abord être des objectifs stimulants pour tracer notre propre voie, celle d'une croissance durable et innovante qui soit créatrice d'emplois.

Les solutions existent et sont en cours de développement. Parce que nous pouvons faire en sorte que les ménages et les entreprises fassent des économies sur leurs factures par la rénovation thermique ou d'autres mesures d'efficacité. Parce que nous pouvons également faire beaucoup pour rééquilibrer la balance commerciale de l'Union en substituant, autant que possible, à nos importations de carburants fossiles une production autochtone et non carbonée je veux parler des énergies renouvelables. C'est donc le moment d'agir, tant que l'Europe peut encore espérer jouer un rôle sur toute la chaîne, de la production à la consommation.